au niveau de l'Union qu'au niveau des États membres, est une stratégie qui a été soutenue par tous les États membres, par tous les premiers ministres et chefs d'État depuis le début de la crise, il y a deux ans et demi, y inclus dans une autre composition puisque parmi ceux qui m'ont élu il y a deux ans et demi, il en reste douze.

On peut critiquer l'approche générale, mais je dis simplement que, durant ces deux ans et demi, cette stratégie est la stratégie du Conseil européen à l'unanimité.

Mais c'est la voie qu'on a choisie et on restera cohérent avec cette voie.

euro. C'est la toute première condition pour la croissance.

parlé ce sont les réformes structurelles dans le marché de l'emploi et dans le marché des produits.

Si on ne prend pas le semestre européen au sérieux, la crise se reproduira

a prises. Il y a, bien sûr, cette règle de l'unanimité quand il s'agit de la fiscalité mais on peut faire beaucoup de choses sur le plan national. On n'a pas toujours besoin du cadre

connaît. Il faut, au milieu de la politique d'assainissement budgétaire, maintenir bien sûr la solidarité.

budgétaire. Il y a la lettre

des Douze. Faut il aller plus loin encore dans une politique

est révolue. Il faut une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus sophistiquée.